Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Nie będę ukrywał, że z tym programem nie było łatwo. Po pierwsze, na samym początku brakowało podstawy prawnej, z czym Komisja Kultury musiała się zmagać przez okres ponad pół roku. Po drugie, zbieranie tych środków finansowych odbywało się cały czas przy dużej niepewności, co z programem, który w tej chwili jeszcze działał. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, mamy dwudziestoprocentowy wzrost środków finansowych na pracę młodego wolontariatu z tego bardzo się cieszę. Udało się na komisji uzyskać pewien konsensus pomiędzy różnymi siłami politycznymi, aby program był dobrze zdefiniowany, dobrze opisany i też dobrze rozpropagowany, bo ważne, żeby młodzi ludzie o nim po prostu wiedzieli, umieli z niego skorzystać.